ég geri grein fyrir áliti minni hluta menntamálanefndar varðandi það frumvarp sem hér liggur fyrir um sameiningu kennaraháskóla íslands og háskóla íslands það er ljóst eins og komið hefur fram í umræðunum að forsvarsmenn beggja þessara skóla hafa lagt áherslu á það ferli sem hér er verið að samþykkja enda hefur verið unnið að þessu til nokkuð langs tíma hugmyndirnar eru hins vegar algjörlega sjálfsprottnar í stofnunum sjálfum það er afar mikilvægt að því sé haldið til haga að þessar hugmyndir sem eiga sér mjög langan aðdraganda eru ættaðar úr skólunum sjálfum um nokkurra ára skeið hafa átt sér stað samræður á milli forsvarsmanna skólanna

öllum póstum hjá stofnunum og allir eru sammála því að í þetta ferli sé farið með frumvarpinu má segja að verið að fella þetta í lagalegan feril og gert er ráð fyrir því að sameiningin fari formlega fram hinn fyrsta júlí tvö þúsund og átta

getur valdið deilum eða átök geta orðið um þær ákvarðanir verður bara að taka þegar að því kemur hverju sinni það er virt aðferðafræði en hin aðferðin hefði verið sú að byrjað hefði verið á því að ákveða formið og með hvaða hætti þetta yrði allt saman gert en þetta er sú leið sem ákveðin er það þýðir auðvitað um leið að í raun og veru er hægt að fara til baka ef slíkir erfiðleikar koma upp að þeir verða ekki leystir á þessu stigi er engin ástæða til að ætla slíkt þetta er mjög langt ferli því að stofnanirnar eru stórar og viðamiklar og það kom meðal annars fram hjá gestum að þetta gæti verið allt að tíu til fimmtán ára ferli áðan á eftir að taka ansi margar ákvarðanir meðal annars á eftir að taka ákvörðun um það með hvaða hætti skipulagi háskóla íslands verður breytt það þýðir að til þingsins þarf að koma frumvarp þar sem tekið er á þeim hlutum þá má segja að í raun og veru komi þetta mál aftur til þingsins og þá verður hægt að taka stöðumat á því og meta tillögurnar um breytt skipulag háskóla íslands í samræmi við það þær hugmyndir sem þar eru uppi eru á þann veg að skipta skólunum upp í nokkra skóla eða einingar eftir mismunandi sviðum en það er óþarfi á þessu stigi að ræða það sérstaklega þar er gert ráð fyrir að ákveðið svið sinni uppeldis og kennslufræðum væntanlega í sérstakri einingu og svo er það spurning um útfærslur á því hvernig þessir hlutir verða tengdir saman það er rétt að geta þess að svo virðist vera og kom fram á fundum nefndarinnar þegar gestir

það hefur sínar sögulegu skýringar vegna þess að stuðst hefur verið við sitthvort líkanið ef við getum orðað það svo við skipulag kennaranáms annars vegar í háskóla íslands og hins vegar í kennaraháskóla íslands í háskóla íslands hefur verið stuðst við svokallað raðnámslíkani en í kennaraháskóla íslands hefur námið alla tíð verið skipulagt út frá samþættu líkani raðnámslíkanið gerir ráð fyrir því að nemendur öðlist fyrst þekkingu í tiltekinni fræðigrein en síðan bætist uppeldisgreinar við en samþætta líkanið gerir ráð fyrir

í raun og veru kom það fram hjá fleirum að bæði líkönin væru til staðar þannig að kennaranámið yrði ekki einsleitara en það er í dag heldur væri fjölbreytileika haldið áfram og ég held að það sé alveg ljóst að hægt er að færa rök fyrir hvoru tveggja við í minni hlutanum erum þannig séð ekkert að gera upp á milli í þessum efnum en teljum afar brýnt að um þetta fari fram viðamikil og fagleg umræða því að hér er auðvitað verið að leggja grundvöllinn að skipulagi kennaranáms til framtíðar það er afar mikilvægt að við þessa sameiningu verði kennaranámið sem slíkt eflt það blasir við að fjölmargir möguleikar eru til þess að efla kennaranámið og eins

eru mjög misjafnar innan þessara tveggja skóla og það má ekki gera lítið úr því að háskólakennsla er líka mikilvæg sem fræðigrein það kennslan sem slík en ekki bara einstök fræði það er ábyggilegt að þar má ekki síður bæta úr en á öðrum skólastigum frú forseti fjölmörg atriði önnur þarf að athuga rækilega eins og fram kemur í ýmsum þeim umsögnum sem borist hafa um frumvarpið þar á meðal um stöðu kennaramenntunar í alþjóðlegu samhengi þá má ekki gleyma því að bandalag íslenskra námsmanna vakti sérstaka athygli á því að eðlilegt væri að náið samráð yrði haft við stúdenta við hina væntanlegu sameiningu við í minni hlutanum tökum sérstaklega undir þá kröfu stúdenta með frumvarpinu er aðeins verið að stíga fyrsta skrefið í sameiningu skólanna tveggja og endurskipulagningu kennaramenntunar í landinu við í minni hlutanum treystum því að vinnubrögð forustumanna og starfslið skólanna verði vönduð og lýðræðisleg í framhaldinu og leggjum því til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt undir nefndarálitið rita auk mín háttvirtir þingmenn björgvin g sigurðsson mörður árnason og kolbrún halldórsdóttir